Herr Präsident! Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Carlo Fidanza kann ich es nur in Abwesenheit machen, es ist schade, dass er nicht da ist. Ich kann auch den Dank zurückgeben an Ismail Ertug. Das stimmt, wir waren zu Dritt eigentlich die ganze Zeit dabei bei den Trilogen. Die Triloge waren schwierig, es ist deswegen aber umso besser, dass wir in erster Lesung wirklich eine Einigung erzielt haben.

Und da ist es ja so, dass wir uns sehr ambitionierte Ziele für die Emissionsreduktion vorgenommen haben.

Das ist natürlich ganz wichtig, dass man dann die Sicherheit hat, ich kann ein solches Fahrzeug kaufen und überall in Europa auch wieder laden. Gut ist auch, dass wir einen einheitlichen Stecker haben.

Schade ist wirklich, dass wir so wenig ambitionierte Ziele haben. Gerade beim Flüssiggas ich beschäftige mich sehr mit dem maritimen Sektor bin ich absolut sicher, dass wir viel mehr erreichen könnten.

Es ist zwar gut, wenn wir schneller eine Versorgung in diesem Bereich haben, aber es ist schade, dass wir das nicht auch reinschreiben konnten.

Darum ist es gut, dass man den Häfen nur eines von beiden auferlegt, und zwar genau das, was vernünftig ist.